Madame la Présidente, j'ai voté en faveur du rapport de notre collègue Lehne donnant l'autorisation du Parlement européen à la coopération renforcée pour la mise en place d'un brevet unitaire dans l'Union européenne.